Spoštovani gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na drugi seji šestega novembra dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval Predlog Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je na peti seji enaintridesetega julija letos sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je kot gradivo za sejo prejel naslednje dokumente: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne dvaindvajsetega oktobra, apel Vseslovenskega združenja malih delničarjev z dne šestega avgusta, predloge za amandmaje Vseslovenskega združenja malih delničarjev z dne osemindvajsetega septembra, pojasnila Agencije za trg vrednostnih papirjev na predloge za amandmaje Vseslovenskega združenja malih delničarjev z dne devetega oktobra, mnenje Ministrstva za finance na predloge za amandmaje Vseslovenskega združenja malih delničarjev z dne desetega oktobra, odziv Vseslovenskega združenja malih delničarjev na mnenje Ministrstva za finance z dne dvanajstega oktobra, mnenje Komisije državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne štiriindvajsetega oktobra in nazadnje še odziv Vseslovenskega združenja malih delničarjev na stališča Ministrstva za finance in Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi s predlaganimi amandmaji z dne petindvajsetega oktobra. V skladu s sto devetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine koalicije, in sicer k oseminsedemdesetim členom. Poslanske skupine koalicije sto vlo sto vložile tudi dve spremembi amandmajev, in sicer k petemu in štiriindevetdesetemu členu predloga zakona. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe, Vseslovenskega združenja malih delničarjev, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Državnega sveta. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance predstavil cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona. Pojasnil je, da predlog zakona predstavlja implementacijo evropskih predpisov s področja trga kapitala in poudaril, da predlog zakona poleg vsebin, potrebnih za uskladitev s pravnim redom Evropske unije, vsebuje tudi določbe, ki podrobneje urejajo področje sistema jamstva za terjatve vlagateljev, s čimer se odpravlja določene pomanjkljivosti pretekle ureditve. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je pro je poudarila, da so podali pisno mnenje, v katerem se sklicujejo na mnenje, podano k predlogu zakona o trgu finančnih inštrumentov že v prejšnji mandatni dobi Državnega zbora. Zakonodajni postopek je bil takrat končan zaradi prenehanja mandatne dobe Državnega zbora. Opozorila je, da obravnavani predlog zakona vsebuje enake rešitve, zato obstajajo za o o opozorila Zakonodajno-pravne službe v pretežni meri enaka, in hkrati tudi pojasnila, da vloženi amandmaji izboljšujejo besedilo predloga zakona z vidika jasnosti poenotenja izrazoslovja in nekaterih opredelitev. Predstavnik Državnega sveta je izrazil podporo predlogu zakona. Ravno tako predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je pojasnil, da gre za ključni predlog zakona, ki bo omogočal izvajanje obširnega sklopa predpisov, ter izpostavil potrebo po podrobni in natančni ureditvi tega področja. Predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev je predstavil njihovo stališče glede predloga predloga zakona in pri tem opozoril na pomanjkljivosti, ki jih ima po mnenju, po njihovem mnenju, obravnavani predlog zakona ter predstavil nekatere možne rešitve. V razpravi je bilo opozorjeno na potrebo po boljši pripravi in večji usklajenosti vladnih predlogov zakonov, s čimer bi se zmanjšala potreba po amandmiranju zakonskih besedil v Državnem zboru. Odbor je v skladu s z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnava al obravnava amandmaje poslanskih skupin koalicije in jih vse sprejel. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjena podlaga predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.